2 Karty praw podstawowych nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu. Takich samych reguł oczekujemy od krajów partnerskich. Japonia powinna ustanowić formalne moratorium na egzekucje z perspektywą zniesienia kary śmierci. Konieczne jest rozpoczęcie w Japonii otwartej debaty na temat kary śmierci, aby obniżyć wysokie, 80 procentowe poparcie społeczne dla tej kary, gdyż wynika ono głównie z braku rzetelnej wiedzy. Japonia łamie też przepisy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych poprzez sposób traktowania więźniów w celach śmierci. Izolacja, ograniczony kontakt z innymi ludźmi, ciężkie warunki czynią ich szczególnie podatnymi na choroby psychiczne.